Abbiamo colto l'opportunità offerta dai negoziati di associazione con la Repubblica di San Marino e dimostrato il valore di un rafforzamento delle relazioni e dell'integrazione con l'Unione europea. I nostri amici di San Marino sono sempre stati al centro della storia europea e il partenariato con l'Unione si basa, da sempre, su un complesso di valori politici e culturali comuni.

Concluderemo prima della fine di questo mandato una dichiarazione politica congiunta raccomandando alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna di concludere i negoziati quanto prima e comunque entro i prossimi due anni.